Pane předsedající, tato zpráva obsahuje podstatné argumenty pro prohloubení rozpočtové formy rozvojové podpory, namísto té starší projektové formy. Bylo by žádoucí, aby ale i Mezinárodní měnový fond a Světová banka spolupracovaly s Komisí na vytvoření nezávislých indikátorů v hodnocení efektivního využití finanční podpory z peněz evropských poplatníků. Vzhledem k tomu, že některé země jako Rwanda či Uganda prokazují schopnost řídit veřejné finance lépe než jiné země, by bylo žádoucí, aby tyto dobré zkušenosti sdílely mezi sebou vlády a parlamenty příjemců rozvojové pomoci a aby spolupracovaly i na tvorbě oněch indikátorů pro hodnocení. Závěrem chci vyzdvihnout vysokou kvalitu a široký záběr obou zpráv kolegů Goerense a i následně Kaczmarka.